Nikt z nas nie ma wątpliwości, jak trudna i niebezpieczna jest sytuacja osób młodych na europejskim rynku pracy.

a pod koniec 2011 r. osiągnął poziom dwukrotnie wyższy niż bezrobocie w odniesieniu do całej grupy osób w wieku produkcyjnym. Obecnie co piąta młoda osoba w Unii nie może znaleźć pracy, a ponad 7,5 mln z nich nie tylko nie zarabia, ale także nie podejmuje kształcenia, co więcej, w niektórych państwach unijnych poziom bezrobocia wśród młodzieży wzrósł do alarmującego poziomu 50. Taka sytuacje jest wynikiem nie tylko kryzysu gospodarczego i finansowego, ale także konsekwencją braku perspektyw i szans dla młodych ludzi na rozwój i zdobywanie podstawowych kwalifikacji, które pozwolą im być konkurencyjnymi na rynku pracy. Nasz system edukacyjny od wielu lat nie spełnia swojego zadania i nadal bazuje na programach, które w żaden sposób nie odzwierciedlają wymogów rynku pracy. Dodatkowo już na początku samodzielnego życia młodzi ludzie napotykają na problemy z dostępem do praktyk i staży, kredytów czy stabilnych miejsc pracy, które pozwoliłyby im na rozwój i inwestowanie w przyszłość. Sytuacja ta powoduje, iż wielu państwom członkowskim, a także całej Europie, grozi drenaż mózgów, co może być zabójcze nie tylko dla naszej gospodarki, ale także dla nauki czy kultury. W tej sytuacji ważne dla nas są inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską na rzecz młodych osób, takie jak inicjatywa Szansy dla młodzieży. Ważne jest jednak, aby w gąszczu wielu działań i programów, które w ostatnim czasie powstają, nie utracić celu, jakim jest zapewnienie młodym osobom miejsc na rynku pracy. W tej sytuacji bardzo pomocne mogą okazać się nie tylko strukturalne reformy rynków pracy, ale także inwestycje społeczne w edukację, szkolenia czy praktyki i staże. Pozwoli to na wyposażenie młodych osób w podstawowe umiejętności wymagane przez rynki pracy oraz instrumenty, które pozwolą na proaktywne i elastyczne dostosowywanie się do zmiennych warunków społecznych i ekonomicznych. W tym kontekście szczególnie ważne będzie racjonalne wykorzystanie unijnego budżetu nowe perspektywy finansowe, ale także efektywne ukierunkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Panie komisarzu, nasza młodzież to najważniejsza inwestycja naszego życia. Zadbajmy o nią z największą troską i odpowiedzialnością!